Ludność Bahrajnu zainspirowana ubiegłorocznymi sukcesami protestujących w Egipcie i w Tunezji także wyszła gremialnie na ulice, rozpoczynając falę antyrządowych protestów, żądając wprowadzenia monarchii konstytucyjnej i zaprzestania dyskryminacji szyitów. W wyniku gwałtownego ataku policji i sił bezpieczeństwa na demonstrujących 17 lutego zginęło 60 osób, a ponad 3 tysiące zostało aresztowanych. Władze Bahrajnu kontynuują represje przeciwko społeczeństwu, cenzurując media, limitując dostęp do internetu, także ograniczając powszechne prawo do stowarzyszania się i zgromadzeń, a nawet możliwość swobodnego przemieszczania się obywateli oraz pomoc humanitarną. Wobec utrzymujących się represji żądamy niezwłocznego zaprzestania aktów przemocy, wzywając bahrańskie władze do przywrócenia podstawowych wolności oraz swobód obywatelskich. Tylko konstruktywny dialog ze społeczeństwem pomoże wypracować rozwiązania, które pozwolą na zażegnanie stanu wyjątkowego w kraju.